voilà le bilan de la répression du mouvement des gilets jaunes et de ces armes dont nous demandons l'interdiction.

À cela, s'ajoute, dans la même période, une tentative de perquisition d'un grand média français ainsi qu'une criminalisation de la vie politique et parlementaire.

La France, jadis source d'inspiration pour la protection des droits et des libertés. Je suis triste d'avoir à le dire ici, devant le Parlement européen, mais je m'inquiète pour mon pays, je m'inquiète pour les libertés en France et je m'inquiète du basculement autoritaire du président Macron.